Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine ruiniert unsere Wirtschaft das war die Betreffzeile der E Mail, die den Bundestag wochenlang lahmgelegt hat.

Das war nur das offensichtlichste Beispiel einer Intervention von außen in unsere demokratischen Institutionen. Vieles läuft aber unter dem Radar, und das ist wirklich ein Grund zur Sorge.

Das passiert nicht nur auf Deutsch oder Englisch, das passiert auch auf Russisch.

einbaut und den russischen Nachrichtenagenturen gehört. Also auch diese Wege, auch diese Nachrichtenagenturen müssen wir in den Blick nehmen.

Woher kommen denn diese Gelder? Viele von diesen Geldern kamen über die Schweiz. Es wäre interessant, auf diese Fragen Antworten zu bekommen. Aber es geht nicht nur um die Antieuropäer, es geht auch um uns. Wir müssen unsere eigenen demokratischen Institutionen stärken, wir dürfen selber nicht den antidemokratischen Mustern verfallen. Dazu gehören auch die digitale Kultur, die digitale Kompetenz und die Resilienz unserer Institutionen auch hier und auch gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen, die uns Antworten schulden.